frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleiri með síðari breytingum með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á vörugjaldi af bifreiðum sem nýta metangas að verulegu leyti í stað bensíns eða dísilolíu er lagt til að umræddar bifreiðar verði undanþegnar vörugjaldi tímabundið til ársloka tvö þúsund og átta það er til samræmis við gildistíma tímabundinna undanþágna vörugjalda af vetnis og rafmagnsbifreiðum samkvæmt núgildandi lögum gert er ráð fyrir að fyrir árslok tvö þúsund og átta verði mótuð heildarstefna um skattlagningu bifreiða sem nýta umhverfisvæna orkugjafa með frumvarpi þessu er stefnt að því að geta metangasbifreiðar ákjósanlegri kost er en nú er við val á bifreið og er lagt til að framangreindar bifreiðar verði nú að fullu undanþegnar vörugjaldi en hingað til hafa þær notið tvö hundruð fjörutíu þúsund krónur eftirgjafar af vörugjaldi ætla má að þær aðgerðir sem hér eru lagðar til muni stuðla að minni losun gróðurhúsalofttegunda og jafnframt koma í veg fyrir þá sóun orku sem felst í því að nýta ekki hauggasið á bifreiðar til að sporna við misnotkun er lagt til að óheimilt verði að fjarlægja metangasbúnað eða gera breytingar á eldsneytisgeymum bifreiða sem notað hafa niðurfellingar vörugjalds samkvæmt frumvarpinu ákvæðinu er meðal annars ætlað að koma í veg fyrir að fluttar verði inn metangasbifreiðar sem síðan verði eingöngu notaðar sem bensínbifreiðar reikna má með því að undanþágan leiði til þess að teknu tilliti til afleiddra áhrifa á virðisaukaskatt að lækkun á söluverði slíkra bifreiða verði á bilinu tuttugu og fimm til þrjátíu prósent eftir því hvort um er að ræða smábíla eða stærri jeppa samkvæmt lauslegum útreikningum má gera ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs af miðlungsstórum fólksbíl verði hátt í fimm hundruð þúsund krónum lægri en ef greitt væri fullt vörugjald og virðisaukaskattur af því þó þarf að hafa í huga að samkvæmt bráðabirgðaákvæði í gildandi lögum er heimilt að fella niður tvö hundruð fjörutíu þúsund krónur af vörugjaldi á bifreiðar af þessum toga þannig að mismunurinn eftir afgreiðslu þessa frumvarps yrði þá um tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur á meðalfólksbíl afar erfitt er að spá fyrir um það í hvaða mæli fyrirtæki og einstaklingar muni kaupa bifreiðar með þessum búnaði í kjölfar slíkrar verðlækkunar hauggasi hefur á undanförnum árum verið safnað á urðunarsvæði sorpu í álfsnesi og það hreinsað og metan skilið úr hauggasinu til notkunar á ökutæki metan er skæð gróðurhúsalofttegund um tuttugu sinnum öflugri en koltvísýringur það er því æskilegt að metaninu sé safnað saman og brennt og eytt þannig sem gróðurhúsalofttegund flestir bifreiðaframleiðendur bjóða eina eða fleiri tegundir metangasbifreiða í þeim eru venjulegar bensínvélar sem breytt er smávægilega svo þær geti einnig brennt metani en jafnframt eru fáanlegar bifreiðar sem eingöngu ganga fyrir metani í dag eru um fimmtíu bifreiðar hér á landi sem ganga fyrir metangasi að hluta eða öllu leyti með því að fjölga metangasbifreiðum og koma í veg fyrir þá sóun á orku sem felst í því að nota ekki hauggasið sem orkugjafa metan er selt á einni dælustöð á höfuðborgarsvæðinu og er undanþegið eldsneytisgjöldum verð á metani er því mjög hagstætt og svarar til þess að bensínlítrinn kostaði tæpar áttatíu krónur verði frumvarpið að lögum er áætlað að það muni ekki hafa teljandi áhrif á kostnað skattkerfisins og umsýslu þessara mála frá því sem nú er virðulegi